Alături de reforma politicii agricole comune și de cea a fondurilor structurale și de coeziune, continuarea sprijinului european pentru cele mai defavorizate persoane reprezintă probabil cel mai important succes al instituțiilor europene din cursul actualei legislaturi.

Este inadmisibil să trăim într o societate a abundenței, care preferă să arunce hrana, în loc să hrănească persoanele în dificultate.